Denn es geht keineswegs nur um die USA und PRISM, es geht gerade auch um die EU. Die USA sind leider vom gefragten Weltpolizisten mittlerweile zu einem grenzenlos gefürchteten Weltspion geworden. Fast alle und auch Freunde werden als Angriffsziel bezeichnet. In Wirklichkeit geht es um einen globalen Lauschangriff. Dafür gibt es ein Symbol, das ist ein Hase mit langen Ohren. Ich freue mich, dass Sie darüber lächeln, denn er hat auch eine EU Flagge drauf. So ein Hase mit langen Ohren ist nicht nur das Symbol für einen Lauschangriff, sondern auch für Ahnungslosigkeit. Es gibt das Sprichwort Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts.

Warum ist die Europäische Union nicht besser darauf vorbereitet?

Da sind Sie jetzt gefordert, denn ich möchte nicht, dass Sie, Frau Reding, mit all Ihrem Engagement plötzlich auch nicht mehr Frau Reding heißen, sondern Mein Name ist Hase. Wenn Sie da nicht entsprechend handeln, werden Ihnen nämlich sonst die Bürger die Ohren lang ziehen. Darum würde ich Ihnen gerne diesen Hasen als Leihgabe überlassen, damit er Ihnen als Mahnung und als Warnung dient, bis Sie die Sache entsprechend aufgeklärt haben.